Vážená paní předsedkyně, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, označování původu drůbežího masa není součástí přílohy 14 nařízení Rady č.

Já bych také chtěl říci, že rozumím této otázce velmi dobře, protože pokud se podíváte na ohrožení, které vzniklo z tzv.

Znovu tady chci zopakovat, že klíčová zodpovědnost v oblasti povinného označování původu drůbežího masa je v rukou Komise, nikoli v rukou Rady.